ég verð þess oft vör sem þingmaður í landsbyggðarkjördæmi að það er víða sár skortur á iðnaðarmönnum úti í atvinnulífinu á landsbyggðinni mér er líka kunnugt um það að atvinnufyrirtæki hafa boðið upp á samstarf við skólana og ég get nefnt sem dæmi þriggja xstál á ísafirði sem hefur boðið menntaskólanum á ísafirði upp á að nemendur þeirra fengju þjálfun á fimm tækjabúnaði sem er að finna í þrjú xstál í sinni grein en það hefur ekki fengist til þess heimild frá ráðuneytinu ég veit ekki af hverju það er og tel að það sé nú mjög miður því að þetta fyrirtæki er mjög framarlega í sinni grein og með fyrsta flokks tækjabúnað skipulag náms og kennslunnar er með þeim hætti að nemendur geta víðast hvar ekki lokið framhaldsnámi í iðngreinum á heimasvæði sínu heldur neyðast þeir til að fara í flestum tilfellum til reykjavíkur til að ljúka námi það er skoðun okkar íbúa landsbyggðarinnar að það sé meðal annars ástæðan fyrir því að jafnmikill skortur er á iðnaðarmönnum eins og raun ber vitni vegna þess að fólk sest síðan að á þeim svæðum þar sem það hefur lært hefur ekki fyrir því að flytja sig til baka aftur og þetta háir atvinnulífinu á landsbyggðinni ég er þeirrar skoðunar að skipulag náms skipti sem sagt miklu máli um það hvar fólk setur sig niður að námi loknu og jafnvel hvaða námsleiðir fólk velur sér ég hef því sett fram eftirfarandi fyrirspurnir til hæstvirts menntamálaráðherra fyrstu hvert var meðalhlutfall nemenda á verknámsbrautum af heildarfjölda framhaldsskólanemenda árin tvö þúsund til tvö þúsund og fimm á landsbyggðinni annars vegar og á höfuðborgarsvæðinu hins vegar annað hvert var sama meðalhlutfall á fimm ára tímabili fyrir uppsetningu svonefndra móðurskóla verknámsgreina á landsbyggðinni annars vegar og á höfuðborgarsvæðinu hins vegar þess ber auðvitað að geta líka að það hefur mikið skort á að það sé nægilega miklu fjármagni veitt til verknáms yfir höfuð því að eins og við vitum er dýrara að reka verknám en bóknám og það er án efa líka